que reconozca el enorme sacrificio de quienes han pagado el precio más alto en nombre de la libertad. Es urgente empezar a trabajar en una directiva que proteja los derechos de las víctimas del terrorismo, que son siempre las grandes olvidadas y soportan la humillación de ser injustamente igualadas a sus verdugos. Ya va siendo hora de que, desde estas instituciones europeas, se reconozca la dignidad de las víctimas del terrorismo y se las ayude en su derecho de protección y justicia que ello se traduzca pronto en una ley que honrará a todos los que la hagan posible, y que el primer artículo sea que el apoyo a las víctimas del terrorismo consista en que se reconozca el derecho a la justicia y en que ningún gobierno pague nunca un precio político.